Sie sind wichtige Arbeitgeber in der Europäischen Union. Mehr Wachstum und Steigerung der Produktivität und exzellente Unternehmen mit guten Fachkräften sind für uns unendlich wichtig. Deshalb brauchen wir auch gesunde und zufriedene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Sicherheits und Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz werden als Verwaltungslasten qualifiziert, die dem KMU Test unterzogen werden. Gesundheits und Sicherheitsstandards, die auf europäischer Ebene als Minimumstandards festgelegt werden, sind per definitionem keine Verwaltungslasten. Sie sprechen sich auch dafür aus, dass die Mitgliedstaaten kein so genanntes Gold Plating betreiben sollen, also keine besseren Gesundheitsstandards erlassen dürfen, und die Kommission sich für mehr Harmonisierung einsetzen solle. Da die Gesundheits und Sicherheitsvorschriften aber alle Mindeststandards sind, ist ein weitgehender Schutz für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer immer erlaubt.